Spoštovana sekretarka, kolegice in kolegi poslanci. Jaz bom poskušal, nekako svoj dati, podati neki svoj pogled na ta dualni sistem izobraževanja, ker pač sem ga drugače jaz spoznaval, delal na tem področju. Moram pa reči, da je bila razprava zelo dobra zelo konstruktivna iz vseh strani, tudi predlog ni slab, a ne, ki ga je podala stranka, s kolegi na levi strani, če tako rečejo stranka. Predvsem pa bi rad, nekako osvežil prvo, besede Franca Jurše kolega, ki je res tako na preprost, zelo enostaven način predstavil izobraževanje, seveda posebej pa dualno izobraževanje, tako da mislim, da ga je lahko vsak razumel. In vse, kar je povedal, je stoprocentno res, ne. Seveda pa moram reči, da je, takrat v govoru kolega Tomaž Lisec malo preveč, preveč, bi lahko rekel, zahteval od ministrice za šolstvo, da mora pa zdaj dualni sistem kar uvesti, kaj pa dela na ministrstvu. Veste, saj je šele štiri mesece, a ne, na ministrstvu. Bi pa omenil zdaj to, ko je tudi prej omenil, gospod Franc Jurša, namreč, takrat, ko je bil vaš glavni minister doktor Milan Zver, je bil že dve leti minister, pa se je naslednje takole zgodilo v času ministrovanja Milana Zvera leta dva tisoč šest, pa je bilo celotno poglavje o vajeništvu izvzeto iz takratne novele zakona, saj je sistem vajeništva ni prinašal pričakovanih ciljev. To si poglejte, pa boste videli, da je to res. Prav v zadnjih petintridesetih letih, če tako malo nazaj dam pogled, so se oblike poklicnega in strokovnega izobraževanja pogosto menjavale. Od vseh oblik je bilo najslabše usmerjeno izobraževanje, to mislim, da tisti, ki ste to poznali, se s tem strinjate. Tako smo imeli v preteklem obdobju dualni sistem, šolski model obrtni sistem in šolski model dualni sistem in šolski model, zdaj imamo seveda po neki prenovi zopet šolski model. Ampak vedno so bile tu nekako težave pri tem dualnem pa tudi obrtnem sistemu, ki sta bila zelo podobna. Pri financiranju, to se je postavilo pri delodajalcih, ker vendarle ta sistem financiranja je pri nas bistveno drugačen in se težko primerjamo z Avstrijci, Nemci, a ne, tam je zadeva čisto drugačna, ker so drugačne nagrade, ki veliko bolj stimulativno vplivajo na mlade. Kako to po pri nas tudi prišlo, malo moramo počakati, da sistem uredimo, in jaz mislim, da bomo imeli pogoje, in jaz mislim, da dualni sistem vsekakor ima bodočnost tudi v Sloveniji. Sedaj imamo šolski model, kje so se strokovni predmeti preimenovali v module. Dodatno pa je vnesel v triletne programe, seveda tudi v druge, ampak v triletne največ praktično usposabljanje pri delodajalcih, v skupnem obsegu od štiriindvajset tednov do devetindvajset tednov, seveda odvisno od programov. Moram reči, da da ta trenutni šolski sistem ni slab. Zakaj? Bom navedel nekaj razlogov. Prednosti praktičnega usposabljanja pri pri delodajalcih se kažejo v sledečem. Učenci, ki pridejo v na prakso na usposabljanje k delodajalcu, se nekako soočijo z realnostjo, to, kar jih čaka v bodoče. Morajo priti točno ob uri, ure so polne šestdesetminutne, petinštirideset minut, pavze so drugačne in po tem, kakor sem gledal, se da v teh časih tudi z vsemi različnimi generacijami razgovore, je pravzaprav na njih po tej plati delal zelo dobro, in ta učinek, ali pa ta prednost delna, ki se je to pokazala za usposabljanje, je zelo dobra. Težje je pa govoriti o izobraževanju. Pogoji za izobraževanje so pa vendarle v šoli veliko boljše kot pa pri delodajalcih, pa kakorkoli to navajamo. Tudi večja odgovornost se nekako tu pojavila pri, učencih, dobijo čut za odgovornost, bom kar povedal sledeč primer, recimo v šoli nekaj skuri narobe, pač nekako to reši, bomo pa vzeli drug material, saj šola plača, država ima denar, a ne. Pri delodajalcu je pa to malo drugače, ko nekaj, žaga, skuri po svoje, prvič ga najbrž delodajalec še opozori, ampak drugi se bojo seveda pogovarjali drugače, zaradi tega ker po vseh teh, razgovorih, ki sem pravzaprav tudi spoznal pri njih, so vendarle povedali, da so tam nekako, bili veliko bolj odgovorni in da, da je veliko strožje tam pri delodajalcih. Ampak kljub temu so hodili radi. Tako da to jih ni motilo preveč. Zdaj, predlog tak dualni sistem, ki se pa čake toliko časa pojavi, je zdaj zopet na tapeti, se sliši zelo privlačno. Po mojem mnenju je ta, ta trenutek seveda niso dani pogoji za ponovno izobraževanje po dualnem sistemu, ker je pač treba najprej urediti financiranje, in tudi kot sem prej povedal, to se v tem primeru, ker imajo tam sistem financiranja bistveno drugačen, in status vajenca je tam rešen. Seveda ta delovna doba, nagrada, če ga nagrajuješ, to stane, ne, in zato seveda mi v tem trenutku prav gotovo nimamo denarja. Tako da, drage poslanke, dragi poslan ci jaz moram reči, da brez teh razlogov, brez tega statusa in financiranja seveda dualnega sistem ne bomo mogli uvesti, ampak, vsekakor pa v neki prihodnosti mislim, da bojo pogoji in da ni slab sistem ta. Hvala lepa.